Pani Komisarz! Nie jestem przeciwnikiem gospodarki niskoemisyjnej, opartej na nowoczesnych technologiach, ale jestem przeciwnikiem braku zdrowego rozsądku i chęci zobaczenia, że król jest nagi. Zgodnie z raportem pokazanym w World Energy Outlook do roku 2050 ponad 50 energii na świecie będzie w dalszym ciągu wytwarzane z węgla. Wobec tego samodzielna polityka redukcji Unii Europejskiej bez sojuszy energetycznych z największymi światowymi użytkownikami węgla skazana jest na porażkę. Nie możemy sobie pozwolić na obserwowane i dziejące się w zatrważającym tempie tzw. carbon leakage zamykaniem hut, fabryk i przenoszeniem tej produkcji na Daleki Wschód. To jest po prostu hipokryzja. Skoro Unia Europejska do 2050 roku jest największym orędownikiem niskowęglowych technologii, niech przeznaczy dodatkowe środki na badania związane z wykorzystaniem najefektywniejszego źródła energii, jakim jest słońce, nad sposobami transportu energii słonecznej z obszarów poza atmosferą ziemską, a niech nie skupia się na najmniej efektywnym programie o znacząco podniesionym koszcie